Poštovana predsjedavajuća, kolegice i kolege, dobra je vijest da je postignut dogovor o tome kako ćemo naše deklarirane političke prioritete pretvarati u stvarnost kroz sljedeću godinu, posljednju godinu aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira. Zbog toga je ovaj dokument na neki način i pokazatelj smjera sljedećeg sedmogodišnjeg proračuna. Moderni izazovi, demografske, tehnološke, klimatske promjene kojima svjedočimo moraju biti adekvatno prepoznati u europskom proračunu. Kroz ulaganja u nove tehnologije, u konkurentnost i razvoj hvatamo korak s vremenom i stvaramo programe za budućnost i za nove generacije. Kroz jačanje ključnih programa poput istraživanja, inovacija, ulaganja u infrastrukturu, ali i brigu za zaštitu okoliša ili borbu protiv raka, radimo i most prema novim prioritetima. Istodobno moramo i dalje ulagati u uspješne, tradicionalne i temeljne politike Europske unije, poput kohezijske politike, kako bismo nastavili smanjivati gospodarske, ali i društvene razlike koje postoje unutar Europske unije. Imam odgovornost prema svim Europljanima nastaviti smanjivati takve razlike, kako bi se ostvario puni potencijal cijele Europske unije, svih njezinih regija i svih njezinih građana.